Sprawa pani Ingabire jest bardzo wyraźnym przykładem tego, co powinno się w Rwandzie zmienić. Wymiar sprawiedliwości powinien być niezależny i wolny od nacisków politycznych. Pamięć o ludobójstwie nie powinna prowadzić do sztucznej i administracyjnie wymuszanej jedności. Autentyczna demokracja musi dopuszczać istnienie realnej opozycji i respektować prawa mniejszości. Wolność słowa powinna być gwarantowana, a prawa człowieka nie mogą być tylko pustą deklaracją. Domagamy się, aby proces pani Ingabire odbywał się zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Wzywamy władze ruandyjskie do zaprzestania prześladowań działaczy politycznych, dziennikarzy i obrońców praw człowieka.